Es ist gerade in diesen Wochen und Monaten wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Europäische Union mehr ist als ein Markt. Sie ist eine Wertegemeinschaft, und sie muss sich gerade in schwierigen Zeiten als eine starke Wertegemeinschaft in allen Politikbereichen beweisen. Die EU und ihre Mitgliedstaaten basieren auf den gemeinsamen Prinzipien von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ein unverzichtbares Element von Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang mit Strafverfahren ist die Unschuldsvermutung, gestützt auf klare und umfassende Verfahrensrechte für die Beschuldigten. Nach der Richtlinie über Verdolmetschung und Übersetzung ist die neue Richtlinie zum Recht auf Belehrung in Strafverfahren ein weiterer wichtiger Baustein, um sicherzustellen, dass Verdächtigten und Beschuldigten EU weit ein faires Verfahren gewährt wird. Durch die Entwicklung gleichwertiger Standards für Verfahrensrechte in Strafverfahren wird das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger in die Rechtssysteme der Mitgliedstaaten gestärkt. Auch die gegenseitige Anerkennung von gerichtlichen Entscheidungen wird hierdurch gefördert. Der Einzelne kann seine Verfahrensrechte nur dann umfassend ausüben, wenn er sie kennt. Für ein faires Verfahren ist es entscheidend, dass man sich seiner Rechte bewusst ist, dass man weiß, wie der Tatvorwurf lautet. Wenn Behörden diese Verfahrensrechte missachten, gefährden sie die Fairness des Verfahrens und riskieren Fehlurteile. Der bestehende EU Rechtsrahmen im Bereich Justiz fokussiert sich auf eine bessere Zusammenarbeit der Justizbehörden. Die neue Richtlinie hingegen konzentriert sich auf unsere Bürger und die Rechte, die sie im Strafverfahren genießen. Sie sieht vor, dass Polizeibeamte und Staatsanwälte festgenommene Personen in einer ihnen verständlichen, einfachen Sprache über ihre Rechte schriftlich belehren müssen. Diese umfassen neben Dolmetsch und Übersetzungsleistungen insbesondere eine Belehrung über den Tatvorwurf, Rechtsbeistand und das Recht, nach der Festnahme unverzüglich einem Richter vorgeführt zu werden. Zudem konnte das Parlament eine Ausweitung der konkreten Rechte durchsetzen, über die der Verdächtigte belehrt werden soll. So konnten wir das Recht auf medizinische Versorgung, Kontaktaufnahme zu Angehörigen und Aussageverweigerung erfolgreich in die Richtlinie integrieren.

Deshalb ist es wichtig, frühzeitig über seine Rechte informiert zu werden und auch Zugang zum be und entlastenden Beweismaterial zu erhalten. Der Beschuldigte darf nicht zum Objekt des Strafverfahrens werden, sondern muss aktiv am Verfahren mitwirken können.

Abschließend möchte ich mich auch hier bei den Diensten des Parlaments und der Kommission bedanken, und mein ganz besonderer Dank gilt den Schattenberichterstattern, die diesen Bericht mit Beharrlichkeit und wirklich hervorragender Zusammenarbeit ermöglicht haben. Es ist nun wichtig, dass Rat und Kommission die Folgemaßnahmen dieser Richtlinie gemeinsam mit dem Europäischen Parlament schnell zum Abschluss bringen und damit EU weit einheitliche Standards und faire Verfahren schaffen.